Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Frau Ministerin! Niemand in Europa soll aufgrund von Alter, Beeinträchtigung, sexueller Orientierung, Religion oder Geschlecht diskriminiert werden, auch außerhalb des Arbeitsplatzes nicht. Diskriminierung nur deshalb zuzulassen, weil es so schwierig ist, sie zu bekämpfen, weil wir Einstimmigkeit brauchen, bedeutet nicht, dass wir aufgeben dürfen, das Richtige zu tun. Deshalb ausdrücklicher Dank an den finnischen Ratsvorsitz, das Thema nach elf Jahren wieder aus den Schubladen herausgeholt zu haben. Die Welt hat sich nämlich weiterentwickelt.

Eigentlich sollte dieser Katalog erweitert werden um den sozialen Status. Wir wissen, dass Menschen diskriminiert werden, weil sie arm sind. Dann bekommen sie keinen Mietvertrag, vielleicht weil sie Frau sind, weil sie schwul sind, weil irgendwas sonst nicht passt, aber oft auch deshalb, weil sie arm sind, und deshalb sollte dieser Diskriminierungsgrund in der Zukunft ebenfalls behandelt werden.